Mă refer atât la dimensiunile admise și la greutate, cât și la obiectele pe care călătorii au dreptul să le transporte. Înțeleg și respect constrângerile legate de securitatea la bord, precum și presiunile legate de spațiul de depozitare, dar consider că ar trebui adoptate măsuri la nivel european, astfel încât să fie evitate abuzurile din partea unor companii aeriene și taxele excesive impuse asupra bagajelor. Cadre de verificare a dimensiunii bagajelor care nu corespund dimensiunilor afișate și impunerea unei greutăți admise la bord de doar 7 kg sunt situații care creează multe neplăceri. Cer Comisiei Europene să analizeze în detaliu aceste disfuncționalități și să ia măsuri pentru reglementarea echitabilă a regimului bagajelor de mână și pentru respectarea dreptului pasagerilor.